Ja, hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, očitno se vsa debata preusmerja v to nesrečno dvojno državljanstvo in s tem poskušate samo zakriti to, da gospa Mlinarjeva, kakorkoli obračate, nima neke vsebine in da s svojim nastopom na hearingu dejansko ni nikogar prepričala. In tudi marsikoga v koaliciji ne, zato tudi glasovanja obeh odborov ni prestala. To sta matična odbora, ki spremljata to materijo in na žalost v teh odborih ima večino koalicija, pa ministrice oziroma kandidatke ni podprla. Da je glede tega ves čas govorjenja o dvojnem državljanstvu, tudi v preteklosti so bili ministri, ki so imeli dvojno državljanstvo, imeli so ga od prej, nihče ga ni pridobil zato, da bi postal minister. To je ta velika razlika, ki jo nočete pač videti. Drugo dejstvo pa je to, da gospe Mlinarjeve niti znotraj koalicijskih strank niste na neki način uskladili, ni se predstavila ostalim političnim opcijam, ni postavila ali pa predstavila svojega programa, zato verjetno tudi ni dobila podpore na matičnih odborih. Kakorkoli obračamo, kandidatka za ministrico je večkrat v svojih javnih izjavah tako za tuje medije kot naše medije na neki način problematizirala to dvojno državljanstvo in vedno je postavila neki pogoj. Preberite si članke, ker je jasno povedala, če bo morala vrniti avstrijsko državljanstvo, slovenskega ne bo vzela. Zato so bila ta vprašanja, potem gospe tako postavljena. Gospoda Bandellija nismo nič spraševali o dvojnem državljanstvu. Tine Komelj tudi ne, Roka Žarniča tudi ne, poglejte si zaslišanja. Gospod je imel dvojno državljanstvo od prej in tega ni v bistvu pogojeval s svojo funkcijo , ki jo bo nastopil. Tako da okrog tega upam, da smo si nekaj razčistili. Tudi vsa ta vprašanja, ki so jih postavljali kolegi, jaz nisem bil na odboru, sem si pa to ogledal, so bila resna in pomembna. To glede tega, ali bo zagovarjala v primeru nastopa funkcije stališča, bi rekel enega državljanstva avstrijskega, kot neto plačnika, ali pa neto prejemnika, so pomembna in me ne čudi, da ni znala odgovoriti, da zdaj v primeru, da nastopim neko funkcijo, bom zagovarjala seveda interese slovenske države. Tega odgovora mi nismo slišali. In nihče, tudi tisti, ki je spremljal. Najbolj me je pa presenetila, ko je govorila o tem, da so pokrajine v Avstriji in dežele ovira za črpanje evropskih sredstev. To je bila njena izjava na tem zaslišanju, na hearingu, kjer bi človek pričakoval nekaj več, bi rekel, resnih odgovorov, glede tega, kako se bo lotila, pospešitve črpanja evropskih sredstev v Sloveniji. Tudi na vprašanje, katere dobre prakse iz Avstrije bo prenesla v svoje delovanje v Republiki Sloveniji, če bo postala ministrica, ni odgovorila. Mi ves čas govorimo o dobrih praksah sosednje države, nekdo, ki kandidira za ministrico, ne zna povedati enega primera dobre prakse, ki jo bo poskušal uveljaviti, ko bo nastopil neko funkcijo. Ne govorimo o detajlih. Govorimo vsaj o nekih smernicah, ki jih bo nekdo zagovarjal. Kot sem rekel, je bilo pa za mene in takrat sem se jaz tudi odločil, da v nobenem primeru ne morem podpreti nekoga, ki niti tega ne ve, da regije v tem trenutku so tisto orodje, ki omogoča hitrejše in boljše črpanje evropskih sredstev na vseh nivojih. Gospa je pa rekla, da je to ovira. Zdaj, če upamo tako ministrico podpreti za za regionalni razvoj, potem se bojim, da nam samo še nebo lahko pomaga, kajti to je že tretji odličen kandidat, ne, ki bo rešil to zadevo. Glejte, gospa je rekla, da se bo naslednji dan lotila konkretno reševati zadeve. Na konkretno vprašanje pa niti enega odgovora ni znala podati. In to preusmerjanje pozornosti oziroma prepričevanje javnosti, da nekdo želi gospo Mlinarjevo spodkopati samo zaradi nekih dvojnih državljanstev, ni res. Gospa na žalost na hearingu ni predstavila nobenih konkretnih rešitev, niti ni predstavila vizije, še manj, dokazala je, da nič ne ve o tej tematiki. Po dveh mesecih, ko je čakala na to, da bo formalno predstavljena za ministrico, bi jaz osebno pričakoval od nje vsaj kakšen bolj konkreten odgovor za vodenje tega resorja. Pa spet ne govorimo o detajlih, ampak govorimo o nekih usmeritvah, ki se jih bo lotila takrat, ko bo prevzela to ministrstvo. Zato mojega glasu ne more dobiti.